Prístup k liekom patrí medzi základné atribúty, ktoré vedú k jeho naplneniu, pretože ochrana ľudského života musí stáť za každých okolností na prvom mieste. Je, samozrejme, dôležité, aby sa zabránilo zbytočným prieťahom, to je kľúčové slovo v rozhodovaní o cenách jednotlivých liekov, aby sa jednoducho urýchlilo odstraňovanie aj prekážok v obchode s liekmi. Súhlasím so zavedením minimálnych procedurálnych pravidiel, ktoré by upravovali prístup k liekom na celoeurópskej úrovni, s cieľom zjednodušiť prístup k vzostupnej liečbe pre všetkých pacientov v Európe.

Samozrejme, že podporujem a trvám na tom, že aj v tejto oblasti platí subsidiarita a že zdravotníctvo patrí do suverénnej právomoci členských štátov, ale je neprípustné, aby ceny liekov boli v Európskej únii tak rozdielne od jedného štátu k druhému.